virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög sem felur í sér einföldun samruna og skiptingarreglna frumvarpið felur í sér innleiðingu á tilskipun tvö þúsund og níu hundrað og níu e b sem breytir fjórum tilskipunum á sviði félagaréttar samkvæmt samningnum um evrópska efnahagssvæðið snerta breytingarnar samruna og skiptingu hlutafélaga og einkahlutafélaga samhliða er lögð fram á þingi þingsályktunartillaga af hálfu utanríkisráðherra varðandi málið sem gefur skýringu á texta tilskipunarinnar á þingskjali tvö hundruð sextíu og sex aðalmarkmiðið með tilskipuninni sem innleiða þarf samkvæmt efni hennar í íslenskan rétt fyrir lok júní tvö þúsund og ellefu er að draga úr stjórnsýslubyrðum í hlutafélögum og einkahlutafélögum en á þeim hvíla ýmsar upplýsingaskyldur

í samræmi við þá venju að hafa sem líkastar reglur um samruna og skiptingu hlutafélaga sem einkahlutafélaga eru nú bæði lagðar til breytingar á ákvæðum laganna um hlutafélög og laganna um einkahlutafélög í inngangi að tilskipuninni er meðal annars greint frá því að í ákveðnum tilvikum megi draga úr upplýsingaskyldum í félögum varðandi skýrslur og skjöl ef allir hluthafar samþykkja þetta merkir að fyrirhugaðar reglur munu helst eiga við í hlutafélögum og einkahlutafélögum með fáa hluthafa við þessa lýsingu mína á efni frumvarpsins er rétt að bæta því að fyrstu greinar þess snýr ekki að innleiðingu e e s gerðar heldur er lögð til breyting með henni á fimmtugasta og níundu grein laganna um hlutafélög þar eð samanburður á greininni við aðra félagaréttartilskipun e e s samningsins hefur leitt í ljós að ekki er fullt samræmi á milli tilskipunarinnar og laganna er því lagt til að nánar tilgreint skilyrði í lögunum verði fellt niður þannig að samningsskuldbindingum íslands sé fullnægt frumvarpið var sent til umsagnar ýmissa aðila á vinnslustigi og bárust umsagnir frá ríkisskattstjóra samtökum atvinnulífsins og samtökum fjármálafyrirtækja ríkisskattstjóra er rétt að geta þess að ráðuneytið telur eðlilegt að fylgja þeirri venju sem tíðkast hefur frá því að e e s samningurinn tók gildi að hafðar séu svipaðar reglur um hlutafélög og einkahlutafélög eins og áður greinir og fylgja fordæmum frá evrópulöndum hvað snertir heimildir til að slaka á reglum varðandi skýrslu og skjalagerð samtök atvinnulífsins telja að slíkt auki samkeppnishæfni fyrirtækja og atvinnulífs og geti sparað fyrirtækjum umtalsverðan kostnað

félögin þá kemur fram í kostnaðarmati að frumvarpið mun ekki hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð verði